ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um að stofna samvinnu og efnahagsráð íslands flutningsmenn að tillögunni eru auk mín valgerður sverrisdóttir siv friðleifsdóttir magnús stefánsson birkir j jónsson bjarni harðarson og höskuldur þórhallsson þingsályktunin hljóðar svo alþingi beinir því til forsætisráðherra að koma á fót samvinnu og efnahagsráði um efnahagsmál sem vettvangi stjórnmálaflokka og helstu hagsmunaaðila til að ræða og leita leiða til að styrkja íslenska atvinnuvegi og efnahag þjóðarinnar til frambúðar í ráðinu skulu sitja forustumenn allra þingflokka það er formenn og varaformenn ásamt fulltrúum atvinnulífs launþega sveitarfélaga fjármálafyrirtækja

til að hittast reglulega jafnvel þó að allt sé í besta lagi og engar neyðaraðgerðir nauðsynlegar þeim mun mikilvægari er vettvangur sem þessi þegar til slíkra atburða hefur dregið eins og gerst hefur á íslandi á síðustu vikum með þingsályktunartillögunni segir íslenskt efnahagslíf glímir nú við mjög mikla erfiðleika þessir erfiðleikar stafa að talsverðu leyti af áföllum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum margt bendir hins vegar til þess að þeir stafi einnig að hluta til af sérstökum aðstæðum í íslensku efnahagslífi og efnahagsstjórn sem ekki hefur verið tekið nægilegt tillit til afar brýnt er að tekið verði á þessum efnahagsvandkvæðum af festu og ákveðni jafnframt eru vandkvæðin svo djúptæk og víðfeðm að á þeim verður ekki fundin viðunandi lausn nema þjóðin í heild taki höndum saman takist það ekki munu afleiðingarnar verða dýpri efnahagskreppa meiri kjaraskerðing og stærri áföll heimila og atvinnulífs en ásættanlegt er í ljósi þessara alvarlegu aðstæðna leggja flutningsmenn fram þingsályktunartillögu um að þegar í stað verði myndaður sérstakur samráðsvettvangur sem hafi það verkefni að leita hagfelldustu leiða út úr þeim efnahagskröggum sem þjóðin hefur ratað í þann hóp skipi fyrsta

þessum hópi til fulltingis verði fyrsta sérfræðingar á sviði efnahagsmála frá seðlabanka íslands annars sérfræðingar á sviði efnahagsmála frá hagfræðistofnun háskóla íslands þriðji aðrir innlendir og erlendir sérfræðingar eftir þörfum hverju sinni ráðinu verði falið að samræma leiðir út úr efnahagsvandanum og leggja grunn að styrku íslensku efnahagslífi til frambúðar með það að leiðarljósi að styrkja útflutning og framleiðslu atvinnulífsins og þjóðarsparnað hlutverk hópsins er fagleg úrlausn þess að ná jafnvægi í þjóðarbúskap íslendinga og hefja það brýna úrlausnarefni flytja alla þá greinargerð sem fylgir málinu en eins og ég sagði er þingsályktunartillagan samin í september í undirbúningi þingsins með það að leiðarljósi að skapa þann vettvang sem við framsóknarmenn höfum talað fyrir í þeim vandræðum sem hafa farið vaxandi síðustu árin og mjög svo núna síðustu mánuðina ég hygg að hæstvirtur forsætisráðherra finni það nú í öllum þeim vandræðum sem ríkisstjórn hans stendur frammi fyrir bæði hér heima og erlendis að mikilvægt er að forustumenn stjórnmálaflokka hittist sérstaklega þeir sem halda utan um stærstu hreyfingar atvinnulífs og verkalýðs á íslandi með sérfræðingum og því færasta fólki sem völ er á fundirnir þurfa ekkert að vera langir þeir geta verið mikilvægir í góðæri til að menn komi saman og velti hlutum fyrir sér og flytji varnaðarorð við slíkt borð þeir geta verið enn þá mikilvægari og hefðu verið það eins og við framsóknarmenn höfum margrætt hér í þinginu og samfélaginu á síðustu mánuðum til þess að sporna og vara við og fara yfir þá þróun sem átti sér stað smátt og smátt á með allar sínar athugasemdir og tillögur til umræðu á slíkum vettvangi í þeirri djúpu kreppu sem skollin er á heimsbyggðinni og er mjög alvarleg á íslandi skulum við gera okkur grein fyrir að enginn lifandi maður sá hana fyrir hvorki hér né erlendis margir óttuðust að erfiðleikarnir gætu orðið mjög alvarlegir en að það gerðist sem nú hefur gerst í mörgum þjóðlöndum er að hinir gamalkunnu bankar hundrað fimmtíu og tvö hundruð ára gamlir stór og öflug fyrirtæki um allan heim eru fallnir síðan féllu hin kappsömu íslensku fyrirtæki sem fóru offari að einhverju leyti ekki síst í undanfara kreppunnar sem einkenndist af mjög ódýru fjármagni um víða veröld af lágum vöxtum og miklu framboði á peningum þó að það komi í ljós að það var gert með misjöfnum hætti við framsóknarmenn hvöttum ríkisstjórnina strax til þess ég vil halda því til haga staðar í of mikilli þenslu í landinu og gálausri siglingu á ýmsum sviðum sem fylgdi því ódýra fjármagni sem hér hafði komið inn við getum til dæmis nefnt hvernig bankarnir fóru í íbúðalánasjóð tvö þúsund og fjögur og ætluðu að velta honum um koll og út af markaði með hundrað prósent lánum það er gæfa fólks á íslandi að íbúðalánasjóður stendur sterkur eftir honum var ekki raskað um hann stóðu margir vörð og fyrir það ber að þakka hann er ljós í myrkrinu sem lýsir okkur fram á veginn við búum í öruggara samfélagi þess vegna ég vil einnig halda því til haga að hinn þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og átta fannst okkur framsóknarmönnum ástandið fram undan til að styrkja gjaldeyrisforðann um fimm hundruð milljarða við lögðum til að opna skyldi íbúðalánasjóð til þess að taka strax við fasteignalánum banka til að létta baráttuna og jafnframt að endurskoða peningamálastefnu seðlabankans sem fyrst til þess að varðaði við lögðum þá tillögu fram og héldum á þeim tíma forsætisráðherra og ríkisstjórnin um samstöðu gagnvart því að leitað yrði eftir því að styrkja gjaldeyrisforðann með fimm hundruð milljarða lánsheimild sem veitt var af þinginu en því miður ekki efnd um það þýðir ekki að tala hér þar sem við töldum algjörlega brýnt að ganga til þjóðarsáttarverkefna á því plani sem ég legg hér til til þess að standa vörð um íslenskt samfélag á miklum erfiðleikatímum við framsóknarmenn sáum það ekki fyrir frekar en aðrir hvaða voði mundi hér skella yfir við óttuðumst samt sem áður fjármálakreppuna við gagnrýndum andvaraleysið og hvöttum ríkisstjórnina til dáða nánast í hverri viku til þess að búa sig undir þessi vandræði nú eru þau orðin staðreynd og við verðum að vinna sem best úr því bjarga því sem bjargað verður þess vegna var það svo á hinum erfiða mánudegi þegar neyðarlögin voru sett að við lögðumst í lið með ríkisstjórnarflokkunum eins og reyndar allir aðrir flokkar á þeim degi

hvað íslenska og erlenda hagsmuni varðaði ég heyrði þó engan tala um annað hvorki ráðamenn né aðra en að við mundum gæta þess og yrðum með einhverjum hætti að bera ábyrgð á peningalegum eignum erlendis og annars staðar þó að bankarnir hafi farið að með mjög ólíkum hætti eins og hér hefur komið fram stofnaði kaupþingsbankinn sem betur fer til útibúa sem voru erlendir bankar í dótturfyrirtæki í þeim löndum sem þeir störfuðu innlánsféð var á ábyrgð þeirra þjóðlanda sem þeir störfuðu í það var gert með öðrum hætti í landsbanka íslands og er icesave málið langerfiðasta málið við þessar aðstæður hvernig það fór og stendur nú það sem mér finnst langmikilvægast sem stjórnmálamanni fyrir ísland er spurningin um hvernig hið nýja ísland rís þegar storminum linnir og siglingin getur hafist af krafti á nýjan leik ég hef miklar áhyggjur af því ef menn skuldsetja íslenska ríkið svo að það hvorki rísi né sigli ef horft er til framtíðar það er auðvitað alvarlegur hlutur þess vegna verður að gera málið upp heildstætt og vinna úr því þannig að við sjáum framtíðina bjarta það verður gert ekki öðruvísi en að reyna að ná öllum þeim eignum til þess að gera upp skuldirnar láta ekki hrægamma erlenda eða innlenda komast yfir þær og eyðileggja þann auð sem þjóðin á rétt á núna til þess að nýta til þessa að skuldirnar verði sem minnstar þegar upp verður staðið því að ef íslenska ríkið þarf að skuldsetja sig fyrir hundruð milljarða er ljóst að erfiðir tímar eru fram undan okkur ber við þessar aðstæður fyrst og fremst að hugsa um að unga fólkið búi áfram á íslandi og að hér verði áfram einhver bestu lífskjör í veröldinni það eigum við að geta tryggt við eigum margt sem aðrar þjóðir eiga ekki við eigum auðlindir hafsins við eigum auðlindir í orku við eigum auðlindir í mannauði en unga fólkinu verðum við að halda heima við megum heldur ekki ganga svo langt í þessari umræðu að segja að allir athafnamenn séu glæframenn því að það eru þeir sannarlega ekki við þurfum á dugnaði þeirra að halda og þar verðum við að skilja á milli í umræðunni við þurfum á þeim við að halda eins og allri alþýðu manna við þau stóru og erfiðustu verkefni sem íslensk þjóð stendur frammi fyrir það er því brýn tillaga og þingsályktun sem ég flyt hér og hana er auðvitað hægt að framkvæma án þess að hún verði að ályktun alþingis þar sem forsætisráðherra gæti einn og sjálfur tala hvor úr sínu horninu sundruðust ofan í hina miklu kreppu kæmi pólitísk kreppa og sundurlyndi í stjórnmálunum þess vegna slíðruðum við framsóknarmenn sverð okkar stjórnarandstaðan gerir sér grein fyrir því að þetta er dauðans alvara við þurfum að eiga